Regulile sunt așa cu cât sunt mai simple, cu atât sunt mai ușor de aplicat și mai ușor de verificat și de controlat.

De aceea, sunt de acord cu solicitările raportului, și anume reducerea birocrației pentru a micșora rata de eroare pentru instrumentele care urmează să fie stabilite pentru a face distincția între eroare și fraudă. Este foarte importantă distincția între eroare și fraudă pentru că omisiunile, de regulă, nu generează pagube în dauna celor care plătesc contribuabililor și, de asemenea, este necesar un echilibru corect între o sarcină administrativă mai mică pentru agricultorii noștri și un control financiar eficace pentru a ne asigura că banii sunt folosiți corect.